Pentru a avea o piață unică perfect funcțională, cei 500 de milioane de europeni ar trebui să beneficieze de toate drepturile care li se cuvin. Din păcate, realitatea a demonstrat că cetățenii noștri încă se confruntă cu numeroase blocaje în ceea ce privește activitatea transnațională, blocaje inacceptabile, ce pot compromite însăși ideea unei piețe unice în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, solicit Comisiei ca, în urma unor studii aprofundate de impact teritorial, bazate pe specificitățile locale și regionale, să se asigure că statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru implementarea acțiunilor propuse în această comunicare.